emberjogi alapon kell megközelíteni, és azt kell nézni, hogy milyen képességeik vannak, és ezeket kell fejleszteni, és nem azt kell nézni, hogy mi hiányzik?